Najlepša hvala še enkrat, podpredsednik, minister, lep pozdrav. Zdaj, očitno je, da je proračun ministrstva za obramba za obrambo tako, vedno navdihujoč in poln presenečenj. Zdaj, tisto, kar, vas bom vprašal, kar sem tudi napovedal, je en zelo, podroben, nakup, ki je predviden v proračunu za leti, dvajset dvajset in dva tisoč enaindvajset, ki je, naveden zgolj v enem stavku celotne sedeminpetdesetstranske obrazložitve proračuna, MORS. In sicer o tako imenovanem dokupu vozil šest krat šest. Ta vozila so omenjena, kot sem že dejal, v enem stavku v celotni obrazložitvi proračuna in se nahajajo v načrtu razvojnih programov, ki nosi ime, Glavna bojna oprema, Zdaj, ta, NRP je, zajema marsikaj, v njem najdemo različne stvari, kot so oprema letališča Cerklje, oprema specialnih sil, nadgradnja nekih, radarjev in tako naprej, medtem ko tu govorimo o relativno velikem nakupu vozil šest krat šest, ki jih Slovenska vojska že ima v uporabi. Jaz sem to že opozoril na odboru za obrambo, ko smo obravnavali proračun, in sem moral nekaj časa vztrajati, da sem dobil, določene odgovore. Konkretno, da gre za tako imenovane valuke, ki jih Slovenska vojska opušča zaradi neprimernosti oziroma neuporabnosti, ker so premajhni, za eno vojno skupino, ker imajo slabo protibalistično zaščito in tako naprej. Sedaj ministrstvo predlaga, da se ta vozila, ki jih nameravate zamenjati z oklepniki osem krat osem, dokupijo, niste mi pa uspeli takrat na tisti seji, povedati, kakšna bo cena, koliko bo teh vozil, in tako naprej. Dobili smo informacijo, da jih bo dostavil General Dynamics, ki je edini proizvajalec na svetu teh vozil, ne veste pa, koliko, ne veste, koliko stanejo, in da še opravljate raziskavo trga. Se pravi, raziskavo trga, za izdelek, ki ga ponuja samo en proizvajalec na svetu. Tako da jaz bi tu od vas rad slišal, tudi glede na določene informacije, ki so prišle v javnost po, po tej seji odbora za obrambo, namreč, za medije je nekdo zagotovil, da boste kupili štirinajst, valukov, da bodo to nekakšna posodobljena vozila, ampak da še vedno ne veste, koliko jih potrebujete. Tako da me zanima, zelo konkretno v številkah načrtovano število teh vozil, po kakšni ceni, bodo dobavljena in iz katerega vira financiranja, se pravi, ali bo šla celotna kupnina iz, glavne opreme, na kakšni stopnji priprave je investicijska dokumentacija, kdaj bo sklenjena pogodba o dobavi in seveda tudi, kdaj pričakujete prve dobave teh vozil.